Partnerstwo Wschodnie to instrument ważny. Może kiedyś wiązaliśmy z nim wszyscy większe nadzieje, ale dalej jest potrzebny, dalej jest pomostem.

Wydaje mi się, że oczywiście formalnie możemy dzielić te sześć państw na trzy grupy peleton prymusów, o których wspominał pan poseł Andrzej Halicki, mój szacowny kolega, Ukraina, Gruzja, Mołdawia. Dwa kraje, które podpisały układy z Rosją, Białoruś i Armenia.